Zgadzam się ze sprawozdawczynią, że wśród naszych priorytetów powinny znaleźć się uproszenie i rozwój istniejącego systemu, a także dodanie nowych definicji jakościowych, które mogą nadać większą wartość najlepszym produktom europejskim. Mam nadzieję, że omawiane propozycje przyczynią się do poprawy kompleksowego istniejącego systemu, i że będzie to pozytywny krok, ale na pewno nie będzie to krok ostatni. Jak wszyscy doskonale wiemy, rolnictwo europejskie dostarcza nam bardzo różnorodną żywność, wyprodukowaną przy użyciu wielu różnych metod, ale z poszanowaniem środowiska, oraz społeczności wiejskich. Dobrze by było, aby zarówno rolnicy, a zwłaszcza konsumenci, mieli świadomość tych szczególnych cech żywności własnej produkcji.